um klukkan tvö í dag að loknum dagskrárliðnum störf þingsins fer fram umræða utan dagskrár um fjárhagsstöðu landsvirkjunar og framtíðarhorfur málshefjandi er háttvirtur þingmaður vigdís hauksdóttir fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund